Domnule președinte, doamnă ministru, în mod categoric situația din Cașmir este alarmantă.

Încălcarea continuă a drepturilor omului, violență stradală, dispute politice și, mai ales, două puteri nucleare aflate aproape în conflict. Aceștia sunt parametrii în care lucrurile evoluează în Cașmir, fără ca în acest moment să avem speranța unei soluții rapide. Am luat notă de poziția pe care o are președinția rotativă a Uniunii Europene și mi se pare înțeleaptă și eficientă. Aș vrea să fac, însă, o observație cu privire la noi, europenii. În această sesiune am discutat despre Hong Kong, despre incendiile din Amazon, despre Burkina Faso, despre situația din Columbia, despre situația din Cașmir, dar nu discutăm despre problemele noastre, uneori destul de dificil de rezolvat, probleme care adesea au nemulțumit cetățenii Uniunii Europene. Mă refer la securitatea și inviolabilitatea frontierelor Uniunii Europene. Mă refer la migrație, la care încă nu am dat un răspuns pentru cei 500 de milioane de cetățeni. Mă refer la riscurile teroriste. Mă refer la lipsa de coeziune între statele membre atunci când discută cu China, cu Statele Unite, cu Federația Rusă, ceea ce vulnerabilizează poziția Uniunii Europene pe plan extern. Mă refer la abandonarea unor state care au devenit membre recent și care întârzie, pur și simplu, procesul de integrare, deși prin tratatul de aderare sunt obligate să adere la moneda euro. Mă refer la povestea lansată și neclarificată a creării armatei europene. Mă refer la necesitatea compatibilizării industriei de armament din statele membre ale Uniunii Europene și, nu în ultimul rând, mă refer la lipsa de îndrăzneală pe care o avem...